Mnogi od njih su djeca.

Ovo nije samo ekonomsko pitanje, ovo je i moralno i civilizacijsko pitanje ovog svijeta u